Ja się nie będę żegnał, startuję w wyborach europejskich ze stolicy mojego kraju, z Warszawy, i jestem optymistą, ale dzisiaj o sprawach ważniejszych niż mój udział w wyborach.

To jest bardzo ważna kwestia, ja się cieszę, że ten temat jest poruszany. Ja jestem za rozwojem relacji Unia Europejska Chiny, za rozwojem racji gospodarczych, to się nam powinno opłacać, to się opłaca. Natomiast to nie może być tak, że prawa ludzi wierzących będą przehandlowane za to, żebyśmy mogli robić biznesy z Pekinem. Tutaj chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie, że nie można kupować milczenia Europy w tej kwestii.